Într un context dificil sunt esențiale pentru o redresare economică durabilă. De aceea salut Cartea verde a Comisiei, cu atât mai oportună în condițiile actuale. Apreciez totodată atenția acordată reducerii discrepanțelor dintre statele membre în acest domeniu. Pentru țara mea, acest aspect este important, deoarece România prezintă valori semnificativ mai mici față de media UE la majoritatea indicatorilor. De exemplu, scorul agregat al inovării se situează la mai puțin de jumătate din media europeană. Totodată, doresc să subliniez importanța cooperării regionale, care favorizează schimbul de bune practici. Semnalez în acest context propunerea României privind crearea unui Centru internațional de studii avansate pentru sistemul Dunăre Deltă Marea Neagră în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.